Monsieur le Président, nous allons envoyer un message d'alerte au Bangladesh, à la veille des élections de décembre.

La guerre contre le terrorisme et la guerre contre la drogue ont bon dos.

Les ouvrières du textile restent parmi les plus mal payées du monde, les conditions de sécurité restent catastrophiques et un nouveau drame est possible à tout moment. La Fast Fashion continue de faire la loi et les multinationales européennes en sont toujours les grandes bénéficiaires.